frú forseti ég beini fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra um lífríki hvalfjarðar fyrstu hefur farið fram nýlega heildarúttekt á lífríki og vistkerfi hvalfjarðar annað ef svo er hvernig er rannsóknum og vöktun fylgt eftir og hver heldur utan um það verkefni hvalfjörður er í sjálfu sér mjög merkilegt jarðfræði og náttúrulegt fyrirbrigði og hvalfjarðarsveit hefur sent erindi til alþingis einmitt varðandi það mál um rannsóknir og vöktun á lífríki hvalfajrar ég leyfi mér frú forseti að vitna til texta sem alþingi einmitt barst um það hinn jökulsorfni hvalfjörður sem gengur inn úr faxaflóa milli akraness og kjalarness er um þrjátíu kílómetra langur fjörður og fjórar til fimm kílómetra breiður og víðast hvar alldjúpur umhverfi hans er fagurt og sérstaða mikil og aðsókn í og við fjörðinn er talsverð hvort heldur sem tengist frístundum atvinnuuppbyggingu eða öðru en það er gömul og ný saga að verulega skortir á grunnrannsóknir á lífríki og umhverfi hvalfjarðar grunnrannsóknir á íslandi virðast oft gerðar og tengjast fyrirhuguðum framkvæmdum á ákveðnu svæði til dæmis vegna skipulagsvinnu eða vegna mats á umhverfisáhrifum vissulega hafa ýmsar sérstæðar og verulega afmarkaðar kannanir verið gerðar á ákveðnum þáttum náttúru og umhverfis í tengslum við iðnaðaruppbyggingu á grundartanga en hins vegar að mati hvalfjarðarsveitar skortir heildarrannsóknir á lífríki þessa merka náttúrufyrirbrigðis sem hvalfjörðurinn er ég leyfi mér því að varpa hér fram til hæstvirts umhverfisráðherra hvort það sé ekki fyllilega orðið tímabært að litið sé á hvalfjörðinn sem sérstakt náttúrufyrirbæri og að honum verði búin hliðstæð umgjörð eins og til dæmis við nú höfum búið breiðafirðinum þar er sérstök breiðafjarðarnefnd sem fer með rannsóknir á lífríki breiðafjarðar lífríki hvalfjarðar er sérstakt en það liggur undir miklu álagi hvað varðar nálægðina eða verksmiðjur sem þar eru það er jú að einhverju leyti fylgst með áhrifum þeirra í næsta nágrenni verksmiðjanna en á lífríki hvalfjarðar í heild sinni tel ég að skorti verulega á alla vega vil ég spyrja hæstvirtur umhverfisráðherra hvernig það sé hvernig sá fjörður sem er undir hvað mestu álagi á landinu af utanaðkomandi áhrifum en engu að síður lífríki stórmerkilegt og sumir gera því skóna einmitt að lífríki hvalfjarðar hafi áhrif á lífríki langt út til sjávar út frá